Všeč mi je bil film Notting Hill, ki je romantična komedija, v kateri igrata dva zelo znana igralca, Julia Roberts in Hugh Grant. Všeč mi je bil že samo zaradi dobre igralske zasedbe, pa tudi zgodba je zelo zanimiva in smešna. Za razliko od drugih, bolj modernih romantičnih komedij gre za kvaliteten film. In čeprav sem ga že tisočkrat pogledala, se ga nikoli ne naveličam. film bi res priporočala vsem, ki ga še niso pogledali. V filmu Notting Hill v glavnih vlogah igrata Hugh Grant in Julia Roberts. Hugh Grant je William, ki dela v knjigarni, Julia Roberts pa je znana igralka Anna Scott, ki velja za eno najlepših žensk. Nekega dne Anna obišče Williamovo knjigarno, kmalu zatem pa se njuni poti spet prekrižata, ko William po nesreči polije Annino obleko s pomarančnim sokom. Takrat jo tudi potem povabi v svoje stanovanje, da se lahko umije in preobleče, in šele takrat ugotovi, koga ima dejansko v hiši. Sčasoma se Anna in William bolje spoznata in se zaljubita drug v drugega. Williamova družina in prijatelji pa sploh ne morejo verjeti, s kom hodi William, saj so vsi zelo veliki oboževalci igralke Anne Scott. William začne tudi sam dvomiti v njuno zvezo, saj ne more verjeti, da bi on, navaden smrtnik, lahko bil primeren za tako lepo in uspešno žensko, kot je Anna. To potem vodi tudi v težave, ki na koncu privedejo do tega, da gresta vsak svojo pot. Kmalu pa spoznata, da sta naredila veliko napako in tako na koncu filma celotna Williamova družina in njegovi prijatelji pomagajo Williamu, da pride na Annino novinarsko konferenco, kjer se potem tudi pobotata in prideta nazaj skupaj. Eden najlepših krajev je vsekakor Bohinj, kamor tudi sama zelo rada zahajam. V Bohinju mi je predvsem všeč to, da je tam vedno mir in ni slišati prometa, saj ni nobenih večjih cest, ni mest, ampak le majhna vasica in povsod neokrnjena narava. Tam mi res nikoli ni dolgčas, ne glede na to, v katerem letnem času ga obiščem. Poleti namreč lahko kolesarim, hodim v hribe, se sprehajam po gozdu, plavam v jezeru ali pa veslam. Ali pa mogoče preprosto ležim na plaži in uživam v sončku in pa svežem zraku brez komarjev. Pozimi lahko smučam na bližnjem smučišču Vogel, plavam v bazenu ali pa mogoče z z derezami hodim po snegu in se ustavim v eni od številnih planinskih koč, kjer se lahko pogrejem s toplim čajem. Ena mojih najljubših stvari v Bohinju je tudi bohinjska skuta, ki jo res vedno, ko sem tam, kupim v eni izmed lokalnih kmetij. Bohinj je lahko tudi, bi rekli, raje za živali, saj ponuja res veliko prostora za sprehajanje hišnih ljubljenčkov, prav tako pa se na tamkajšnjih travnikih vedno pasejo konjički, ki jih lahko tudi jahamo na vodenih izletih po bližnjih planinah. Na splošno je Bohinj ena mojih najljubših izletniških destinacij, kamor že od malih nog zelo rada zahajam. Glavna znamenitost Bohinja je vsekakor Bohinjsko jezero, prek katerega se lahko zapeljemo tudi z ladjico. In ob jezeru se nahajata tudi dve zelo lepi cerkvici, cerkev svetega Janeza Krstnika in pa cerkev svetega duha, kamor se pridejo poročit tudi številni pari iz tujine. Bohinj slovi po svoji neokrnjeni naravi in po majhnih vasicah, kjer se res lahko sprostimo in odpočijemo. Ima tudi več slapov, najbolj poznan je seveda slap Savica, in tam je tudi izhodiščna točka za številne pohodniške izlete. Lahko se na primer odpravimo na Komno ali pa v Dolino Triglavskih jezer. Kar se tiče zimskega časa, je precej znan hrib Vogel, na katerem je smučišče, veliko turistov pa se odloči tudi za obisk Akvaparka v Bohinjski Bistrici. zelo znamenita so tudi korita Mostnice v dolini Voje, ki jih lahko obiščemo v bistvu v vsakem letnem času. In tam najdemo tudi znano in zanimivo skalo v obliki slončka, ki je še posebej privlačna za fotografiranje. Tisti bolj adrenalinski turisti lahko gredo na soteskanje po koritih ali pa mogoče skočit s padalom iz bližnjega hriba Vogar. V Bohinj lahko pridemo po različnih poteh, sama se navadno odpravim iz Nove Gorice s potniškim vlakom, ki pripelje do Bohinjske Bistrice. Potem pa lahko pot do jezera nadaljujemo peš ali pa s kolesom po eni čudoviti kolesarski stezi, ki je v bistvu speljana ob reki, stran od glavne ceste. Lahko pa gremo tudi z brezplačnim avtobusom, ki nas pripelje prav do jezera. Iz Nove Gorice do Bohinja vozi tudi avtovlak, ampak sama se navadno raje odpravim kar z avtom ob reki Soči skozi Kanal in nato po močno zaviti cesti preko Soriške planine. Za celotno pot porabimo približno dve uri. Predvsem je zanimiva in slikovita ta pot preko Soriške planine, ki vodi mimo travnikov, skozi gozdove in manjše vasice. Cesta je zelo ozka, s številnimi ostrimi ovinki, zato je potrebno biti pozoren predvsem na morebitne avtodome in pa tudi številne kolesarje, ki se odpravijo na Soriško planino. V primeru, da je nevihta, se je pa bolje odločiti za pot po avtocesti preko Ljubljane, ker je cesta čez Soriško planino dokaj drseča in pa nepregledna in tudi nevarna, ker na cesto večkrat pade kamenje dol s pobočja. Všeč mi je poklic kliničnega farmacevta, saj vključuje zelo raznoliko delo, zajema stik s pacientom, pogovor, pregled terapij, svetovanje zdravnikom in omogoča tudi veliko timskega dela znotraj kolektiva. Klinični farmacevt svetuje o prilagajanju oziroma o zamenjavi terapije, išče morebitne interakcije med zdravili, spremlja bolnikov odziv na terapijo. Poleg tega pa tudi spodbuja pacienta, da jemlje predpisana zdravila in ga izobrazi, tako da tudi sam ve, zakaj mora določeno zdravilo jemati in kakšni so njegovi morebitni neželeni učinki. In izobrazi ga tudi o zdravem načinu življenja. klinični farmacevt ima torej zelo pomembno vlogo pri obravnavi pacientov in zagotavljanju, da je terapija za posameznega bolnika primerna, da daje želene rezultate in ima ob tem čim manj neželenih učinkov. Klinični farmacevt lahko dela na primer na oddelkih bolnišnice, v bolnišnični lekarni, v ambulantah farmacevtov svetovalcev in pa tudi v zunanjih lekarnah. v bistvu klinični farmacevti spreminjajo odmerjanje zdravila, spreminjajo odmerni interval, torej prilagajajo odmerke, zamenjujejo terapije zaradi nekih interakcij, ki so prisotne med zdravili, torej nekih kontraindiciranih zdravil. ukinjajo podvajanje terapije, uvajajo zdravila za nezdravljeno diagnozo, ki so jo mogoče, zdravniki pri prvem pregledu spregledali oziroma se je ta težava pojavila kasneje. ukinjajo zdravila, ki nimajo indikacij, izvajajo lahko tudi farmakoterapijske preglede in pa izobražujejo v bistvu paciente o tem, kako morajo pravilno jemati zdravila, da bojo imeli tudi čim manj neželenih učinkov. Zelo rada imam tortilje, ki jih tudi sama pripravim. všeč so mi predvsem zato, ker se hitro pripravijo in so zelo dobrega okusa. polnimo jih z lahko s številnimi različnimi sestavinami. jaz jih najraje delam poleti, ko zelenjavo lahko naberem kar na domačem vrtu. In potem naredim v bistvu zelenjavne tortilje. Lahko pa jih polnimo tudi z mletim mesom ali pa s s piščancem, lahko tudi ocvrtim piščancem. Dodamo pa lahko tudi številne, omake, ki še popestrijo okus. Testo za tortilje navadno pripravim kar sama. Zamesim vodo, moko, sol in olje in dobljeno tisto razdelim na manjše kroglice, ki jih pokrijem z vlažno krpo in pustim nekaj časa počivati. V tem času pripravim nadev. Sama navadno v tortilje dam piščančje meso, ki ga najprej umijem, razrežem na koščke, dodam sol in začimbe in potem spečem v ponvi. V drugo ponev dam čebulo, jo popražim in nato dodam bučke, papriko in korenček. Malo prej, kot se zelenjava skuha, dodam še koruzo. Ko je tako meso kot zelenjava pripravljena, oboje skupaj zmešam in pustim na blagem ognju, da se ne ohladi. Potem vzamm testo, ga razvaljam v tanke kroge in spečem na ponvi. Preden postrežem, testo napolnim z nadevom in dodam malo jogurtovega priliva. Všeč mi je bila knjiga Jej, moli, ljubi pisateljice Elizabeth Gilbert, po kateri je posnet tudi film. Gre za zgodbo o iskanju nekega novega začetka in hrepenenju po spremembi v življenju. In mislim, da večina izmed nas nekje v zgodbi lahko najde košček sebe in se tako z njo tudi poistoveti. In ravno to mi je bilo najbolj všeč, ker sem se lahko povezala z zgodbo in tudi s samim glavnim likom. Glavni lik knjige Jej, moli, ljubi je ženska z imenom Liz, ki se na začetku zgodbe loči od moža in se odloči, da se bo odpravila na avanturistično potovanje z željo, da se bo umirila in spet našla samo sebe. Najprej se odpravi v Italijo, kjer spozna veliko novih ljudi in sklene številna prijateljstva. Uči se italijanščine in uživanja ob dobri hrani. Nato gre v Indijo, kjer skuša uravnati svoj notranji mir s pomočjo meditacij in dela v ašramu. Tam tudi spozna zelo dobrega prijatelja in se udeleži ene indijske poroke. Na koncu pa se odpravi še na Bali. Tam se zaljubi in predaja telesnim strastem. Potovanje ji prinese želeni mir in na koncu se ponovno počuti, kot da je v ravnovesju in zadovoljna sama s sabo. Najbolj mi je ostal v spominu žled, do katerega je prišlo v Sloveniji pred nekaj leti. V spominu mi je ostal predvsem zato, ker si nisem mislila, da lahko povzroči toliko škode in takšno opustošenje gozdov, pa tudi nikoli pred tem do tega ni prišlo v tako veliki meri. Zelo uporabne se mi zdijo grablje. Z njimi lahko rahljamo zemljo, si pomagamo pri sajenju trave, grabimo listje. Najbolj mi je všeč pomlad, ker je že toplo, ampak še vedno ni pretoplo in tudi ni še komarjev. napram zimi se podaljša dan, nosimo lahko že kratke rokave, veliko je sončnih dni, ki so primerni za razne izlete. Povsod cveti in diši. In ptički čivkajo. Pomlad po mojem mnenju nima nekih slabih plati. Zame je problematično edino to, da se pomladi, namesto da bi bila zunaj, v naravi, nahajam v hiši, za knjigami, saj je takrat ravno izpitno obdobje. Verjamem pa tudi, da imajo ljudje, ki so alergični na cvetni prah, v tem času lahko veliko težav z alergijami. Najbolj mi je všeč plavanje. Verjetno zato, ker je že od malega del mojega življenja. V vodi se počutim svobodno, dobim neki občutek breztežnosti in sproščenosti. Poleti se v vodi tudi osvežim, prav tako pa je plavanje zelo dober trening in rekreacija za vsakega, saj pri plavanju sodelujejo vse mišice. Ena slaba plat plavanja je ta, da lahko na bazenu večkrat dobiš glivice, druga slaba plat pa je predvsem povezana z dolgolasci in dolgolaskami, ki potrebujejo res veliko časa, da se po koncu treninga umijejo lase in jih posušijo, kar je zelo neugodno. Najbolj mi je všeč mačka. Verjetno ravno zaradi tega, ker imam tudi jaz doma enega mucka. mačke so mi všeč zato, ker se rade crkljajo pa tudi veliko igrajo. Z njimi res ni veliko dela, kar večino dneva prespijo ali pa same raziskujejo okolico. Nanje se res hitro navežeš in kmalu postanejo pravi član družine. Če mačka nima nekih bolezni, potem z njo res ni veliko dela. Na splošno je potrebna, potrebno mačko nahraniti, ji vsaki dan zamenjati vodo za piti. Če gre za hišno mačko, je potrebno vsaki dan očistiti njeno stranišče in vsake toliko zamenjati pesek, nekaterim hišnim mačkam pa je potrebno tudi striči kremplje. vsake toliko je, potrebno, tako kot vsako drugo žival, tudi mačko odpeljati na pregled k veterinarju in jo, cepiti proti raznim boleznim. veliko časa moramo posvetiti tudi za crkljanje in igro. Hišo lahko ogrevamo na zelo različne načine, na primer s pomočjo pelet, s pečjo na drva, z elektriko, s kurilnim oljem ali pa na plin. Elektriko lahko pridobivamo iz omrežja ali pa imamo na, strehi nameščeno sončno elektrarno in tako elektriko proizvajamo sami. V zadnjem času pa so zelo moderne tudi toplotne črpalke. Kot verjetno veš, imam jutri rojstni dan. Zato te vabim na svojo rojstnodnevno zabavo, ki bo v petek, devetindvajsetega desetega dva tisoč dvaindvajset ob sedemnajstih pri meni doma. S sabo prinesi veliko dobre volje. Se vidimo. Vse najboljše. Želim ti veliko zdravja, sreče, veselja, ljubezni, ogromno nepozabnih doživetij. Naj bo naj bo vsak tvoj dan brez skrbi, poln smeha in dobre volje. Naj se ti izpolnijo vse skrite želje.